Het illustreert ook op een bijzonder pijnlijke manier, commissaris, het ontstellende gebrek aan minimale sociale afspraken binnen Europa. Mag ik verwijzen naar artikel 26 van het Europees Verdrag. Dat voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid dat de Europese Commissie voorstellen doet om een evenwichtige werking van de interne markt te garanderen en dat artikel zouden we hier perfect kunnen aangrijpen om dergelijke herstructureringen te begeleiden. Nog twee puntjes, commissaris, ten eerste wordt in het nieuwe actieplan CARS 2020, waar u naar verwezen hebt, uitdrukkelijk in maatregelen voorzien om de toeleveranciers te begeleiden die getroffen worden door de sluiting van een autofabriek.

Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn.